Señor presidente, el acceso a la escuela es un derecho fundamental para todos los niños, pero ese derecho no está siendo protegido para los centenares de miles de niños refugiados que escapan de Siria y llegan a las costas europeas o a Turquía. De acuerdo con la legislación europea, después de pedir asilo deberían incorporarse a la escuela antes de tres meses, pero un estudio realizado por Global Progressive Forum sobre siete países de la Unión y Turquía muestra que tardan incluso más de dos años en incorporarse al sistema educativo ―unos niños que han perdido ya otros dos años y medio escapando de la guerra en Siria. Muestra también que esos niños no cuentan con un apoyo psicológico para alguien que está escapando de un trauma ni cuentan tampoco con un apoyo pedagógico para alguien que tiene que incorporarse a una cultura que no es suya.